Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport est pour nous, parlementaires européens, l'occasion de rappeler aux États membres la place et les moyens donnés à l'éducation et à la formation en Europe. Il contient des propositions pertinentes concernant la participation des publics vulnérables au système éducatif.

Ce rapport est également pour nous l'occasion de rappeler l'importance d'une mise en œuvre effective de la garantie Jeunesse, dont le succès dépend des financements qui lui seront alloués et qui devront être à la hauteur des besoins, ainsi que de la qualité des partenariats qui auront été noués avec le milieu de l'enseignement, les organismes de formation, les services publics de l'emploi et les associations de jeunes. Je regrette toutefois que la rapporteure ait souhaité mettre l'accent sur l'importance des partenariats public privé pour la redéfinition du contenu des enseignements. En effet, l'éducation est l'affaire de tous. Nous devrions plutôt encourager la coopération avec les associations, les enseignants, les professionnels et les